Hvala lepa. Dober dan vsem. Prvo bi rad povedal, da mnenje, ki ga je izrekel kolega Jelinčič kot mnenje poslanske skupine in v katerem omenja poslance kot kupico bedakov, ni za tolerirati. Bedaki se lahko počutimo samo takrat, če na take diskurze ne reagiramo. Ta zakon, ki ga danes imamo na mizi, seveda podpiram, ne mislim, da je idealna rešitev, ampak je edina rešitev, ki je v tem trenutku na voljo, da bi ta, to zgodbo, mrtvo zgodbo o drugem tiru do Luke Koper končno, zagnali naprej. Poroštvo države ni dobra rešitev, zato ker se viša naš javni dolg. Vemo, da smo v preteklem mandatu končno uspeli za zelo zajetno, stopnjo, procentualno stopnjo zmanjšati ta dolg in ga nam ga po moje ni treba povečevati na novo, ampak je, kar je. ne moremo samo nasprotovati rešitvam, ki so nam na poti. Ko gre za rešitve iz samega drugega tira in iz gradnje in financiranja drugega tira, jaz želim spomniti, da smo vseeno prejšnjem mandatu kot stranka SMC ponudili boljšo rešitev brez zadolževanja in z odločitvijo zunanjega partnerja. seveda interpretacije so drugačne, danes smo jih tudi slišali, ampak, to, da imaš zunanjega partnerja, pomeni, da ti tudi Evropska skupnost pomaga v višji meri , ampak veliko več je pomembno to, da si zagotovimo stalnega odjemalca. Stalnega uporabnika Luke, kar se seveda v tem primeru, zdaj več ne more na to računati. Oziroma ne moremo z gotovostjo računati. nekaj je še potrebno omeniti, toliko, da bi ljudje, ki poslušajo, današnjo razpravo vedeli. Ministrica je omenila, da so Madžari, da bi se vključili v ta projekt na način, kot smo zastavili v prejšnjem mandatu, zahtevali petdeset tisoč kvadratnih metrov zemljišča in to je zelo veliko. Tu pa mogoče je dobro, da spomnim, da petdeset tisoč kvadratnih metrov zemljišča, to je parcela dvesto dvajset široka in dvesto dvajset metrov dolga. In če mislite imeti partnerja v, upravljanju oziroma v uporabi Luke Koper, jaz mislim, da najem, tako majhne parcele res ne predstavlja omembe vredno tveganje, ker tudi ne gre za odprodajo ne kopna, še manj pa morja. In, zato je pomembno, da to povemo ljudem, da se ne bi, zaradi tega odločali drugače. Mene pa tudi zanima, zakaj to podjetje TDK še naprej figurira, ker ni več vstopa tujega kapitala, kot vidimo, in tudi ni, udejstvovanja zalednih držav. Tako da, mogoče imamo v tej verigi res eno, en element odveč. Današnji zakon, tudi če ga podpremo, kar srčno upam, da bomo z večino, bomo se soočili tudi z, nasprotovanjem, verjetno tudi z nekim vetom, z neko, kao, civilno iniciativo, v kateri bodo pošteni domoljubi se zavzemali za neko, svojo posebno skrb, za ta projekt. Kot smo v prejšnjem, primeru videli, najbolj se je zavzel za to, zavzemal nekdo, ki je, ob tem hotel vsiliti svoj sistem, prodati praktično svoj sistem vlečenja lokomotiv po zelo strmem naklonu. Tako da, ljudem pa polagam na dušo, naj ne padajo na te, finte in sprenevedanja. Žal je za Luko Koper najboljši vlak že zdavnaj odpeljal. Drugi pa najbolj, najbolj ustrezen vlak je, se mi zdi, včeraj odpeljal, ko je predsednik madžarske vlade v izjavi za javnost povedal, da so se že oni zmenili z italijanskim partnerjem in da v tem smislu nikakor, ga več ne zanimamo. In to je tisto, kar smo izgubili. Ta grdi občutek, ko nemo, skoraj bebavo opazujemo, kako nas obe obmorski sosedi prehitevata po levi in desni, mislim, da ni prijeten, neprijeten samo meni, da ga delimo kot, skupnost vsem. Naša Luka Koper ima srečo samo v geografskem pomenu. V vsakem drugem pomenu pa žal ni imela sreče. mi smo jo praktično svojo nezmožnostjo dogovora namenili kot kakšno vlogo Trnuljčice, ki zaradi naših političnih trmarjenj nikoli ne bo zagledala tega svojega princa in ne bo dočakala poljuba prebujanja, da gremo in da gre naprej. Zato bom ta zakon podprl, zato ker mislim, da moramo biti konstruktivni, ampak težka srca in s še težjim prstom, kot pravim, moramo gledati naprej in nehati podpirati le svoje predloge. Hvala.